In beiden Ländern sind alle Minderheiten in der Regierung vertreten, was bei den meisten EU Mitgliedstaaten nicht der Fall ist.